Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, mi sia consentito dire che c'è una certa dose di ipocrisia politica oggi nel discutere dei profughi siriani, allarmarsi come è giusto per la situazione che si sta determinando nei paesi confinanti e porsi il problema di un più credibile intervento umanitario, quando continuiamo a sfuggire al fatto che questa situazione è diretta conseguenza della mancata soluzione del conflitto siriano e della nostra incapacità

Da allora il ministro della Difesa israeliano si è ritirato dalla politica mentre il presidente siriano è ancora al potere. Assad è forte dell'appoggio politico e militare di Russia e Iran, l'entrata in campo di Hezbollah sta probabilmente rovesciando gli esiti della battaglia e noi stiamo a guardare. Non so che esito avrà il vertice di Ginevra che si sta preparando, so però che se non si farà nulla, non solo i novantamila morti sono destinati a crescere, ma lo stesso problema dei profughi continuerà ad aumentare determinando un quadro molto più complicato e difficile da gestire nell'intera regione. Per questo, sarebbe utile davvero fare presto.